Bohužel je více ambiciózní než racionální, proto jsem se nakonec ve výsledném hlasování musela zdržet. Já jsem se soustředila na dvě témata, a to je zemědělství.

Oceňuji, že ta rétorika neobviňuje zemědělce za stav našeho životního prostředí, ale naopak poskytuje nové příležitosti, jak zemědělci mohou bojovat proti klimatickým změnám. V této oblasti tedy návrh je přijatelný.

Naštěstí i tato zpráva uznává subsidiaritu a možnost tedy energetického mixu pro členské země.